Az én értékrendem szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb témaköréről beszélünk.

Ahogyan a jelentés is kiemeli, a reklámok által legsebezhetőbb személyek a gyerekek, illetve a serdülőkorban lévő ifjú emberek, akiknek szabad akaratuk még gyenge és könnyen lehet befolyásolni őket. Ez nemcsak a szabálytalan, hamis és agresszív reklámokra vonatkozik, hanem általában minden reklámra egy olyan új világban, ahol már ifjú korban szembesülnek a fogyasztói társadalomba való beilleszkedés kényszerítő erejével. A gyermekműsorokban kifejezetten tiltani kellene mindenféle reklámot. Ráadásul külön ki kell emelnem, hogy a fiatalok szempontjából talán nem is a hagyományos médiaeszközök a legveszélyesebbek, a tévé vagy a rádió, hanem az internet világa. A reklám itt a legagresszívabb, itt tudja leginkább sebezni a kiszemelt fogyasztói célpontot. A leggátlástalanabb cégek még a személyes adatokra sincsenek tekintettel, hanem közösségi oldalakon keresztül, azokat felhasználva férkőznek be az adott személy intim szférájába. Ezt mindenképpen tiltani és szankcionálni kell.